frú forseti þessi fyrirspurn sem ég legg hér fyrir hæstvirtan ráðherra var lögð fram um mánaðamótin september október eða í upphafi þings varðandi framhaldsskólanám á sunnanverðum vestfjörðum og í vesturbyggð og í tálknafjarðarhreppi því að þá var þetta mál og er og var þá sérstaklega aðalkrafa íbúanna á þessu svæði síðan þá hefur málið komið til meðferðar hér og hæstvirtur menntamálaráðherra tjáð opinberlega um að þetta mál njóti stuðnings ríkisstjórnarinnar engu að síður mun ég hér víkja að þessu máli því að þetta er gríðarlega mikilvægt ég vil minnast á það bara svona í upphafi frú forseti að eitt fyrsta þingmál sem ég flutti og fleiri þegar ég kom á þing nítján hundruð níutíu og níu var tillaga um samfellt nám til átján ára aldurs í heimabyggð við fluttum um þetta þingsályktunartillögu að þetta væri stefnumörkun og að það væri eins konar skilyrði að nám væri skipulagt með þeim hætti að fólk innan sjálfræðisaldurs alls staðar á landinu gæti stundað nám daglega frá heimili sínu þetta er jú hluti af lífskjörum fólks að geta verið samvistum við börn sín og veitt þeim þann stuðning sem nokkur kostur er að minnsta kosti til átján ára aldurs auk þess sem þetta er náttúrlega fjárhagslegt mál og einnig líka gríðarlegt samfélagsmál þetta mál hlaut dræmar undirtektir þá en komst þó þessi stefnumörkun komst þó inn í byggðaáætlun árið tvö þúsund og tvö að það skyldi vera markmið að fólk gæti sótt nám heiman að frá sér til átján ára aldurs það væri stefnan við höfum í vinstri hreyfingunni grænu framboði einmitt líka lagt áherslu á að styðja við hina fámennu grunnskóla í dreifbýlinu þó svo að sumum þyki fjárhagslega erfitt að standa við rekstur þeirra við höfum nú fengið framhaldsskóla á snæfellsnesi sem var einmitt baráttumál og í bígerð er framhaldsskóli við utanverðan eyjafjörð en bæði íbúar vesturbyggðar og reyndar íbúar hólmavíkur eins og ég minntist þá á í ræðu minni árið nítján hundruð níutíu og níu ættu að finna lausn á þannig að það fólk geti einnig stundað nám til átján ára aldurs það er ánægjulegt að þetta mál sem íbúar á svæðinu hafa gert að forgangsmáli hjá sér núna síðustu missiri um að þeir geti sótt og þar yrði byggt upp nám til átján ára aldurs að minnsta kosti og aðrir þá íbúar geta sótt það að það verði að raunveruleika og ég bara spyr hæstvirtur menntamálaráðherra hvort það sé ekki öruggt að svo verði og það verði þá tryggt fjármagn til þess að